forseti lítur svo á að samkomulag sé um að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveður á um eða þar til dagskrármálunum